Noi abbiamo detto da mesi che la troika è uno strumento inadeguato e poco democratico e ci fa piacere che questa stessa considerazione sia stata fatta dal Presidente Juncker in sede di dichiarazione della nascita della Commissione europea.

L'interlocuzione deve avvenire tra le autorità nazionali e le istituzioni democratiche europee.